Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Europa dei buoni propositi si dimentica di tutelare i suoi cittadini e le sue imprese, e pur di realizzare i propri obiettivi calpesta diritti e regole. Il mercato unico ha notevoli vantaggi, ma allo stesso tempo bisogna superare tanti problemi dovuti alle differenze economiche e di salario che esistono in paesi diversi e che si tramutano in un'alterazione della concorrenza. Anche in Italia, come in Germania, arrivano imprese di autotrasporto da paesi dell'Est Europa che grazie a costi del lavoro più bassi, garantiti dai loro Stati di appartenenza, praticano prezzi minori e dunque una concorrenza non leale nei confronti delle imprese italiane o tedesche, che si impoveriscono sempre più e sono costrette a chiudere. Come fare allora per garantire allo stesso tempo il mercato unico europeo e i diritti dei lavoratori? Come Movimento 5 Stelle, in Italia abbiamo proposto di dare delle garanzie minime sociali ai cittadini e ai lavoratori con il reddito di cittadinanza, e condividiamo anche un reddito minimo di lavoro. Per ridurre il divario con gli altri paesi dobbiamo ora adottare delle regole in Europa che tengano conto di dove effettivamente le imprese svolgono il proprio lavoro e che tutelino una concorrenza corretta e leale. Ci vogliono regole chiare, che si basino sulla reciprocità. Non è mettendo in ginocchio le imprese dei singoli Stati membri che potremo costruire quest'Europa.